We voeren dit debat net voor de najaarstop en voor het eerst gaat die over ontwikkeling en RD, en níet over de crisis.

Ook bínnen de Unie zijn er bepaalde delen waar mensen wegtrekken.